tel að sé nauðsynlegt að það komi fram hér við þessa umræðu að málið er ekki svo einfalt að tillagan sem komið hefur fram frá þessum tveim háttvirtu framsóknarmönnum siv friðleifsdóttur og eygló harðardóttur ásamt tveimur öðrum meðflutningsmönnum leysi málið ég fór yfir það í minni ræðu hér að þessu máli er þannig stillt þannig upp að hér sé verið að bregðast við athugasemdum úr skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og hæstvirtur forsætisráðherra fór yfir það hér líka í sinni stuttu yfirlýsingu hér áðan það er mitt mat að það sé einmitt ekki verið að bregðast við meginathugasemdum rannsóknarnefndar alþingis heldur er hér eitthvað allt annað á ferðinni hvar kemur fram í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis einhverjar tillögur í þá áttina sem önnur greinin í þessu frumvarpi leiðir til hvar er það hvar sést þess stað hvar er verið að svara þeirri helstu gagnrýni rannsóknarnefndar alþingis að eftirlitsheimildir ráðherra hafi ekki verið nægilega sterkar hvar er því svarað í þessu frumvarpi

taka það hér af dagskrá vinna það betur og ræða það á næsta þingi